Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Važno je, da se na koncu račun izide, emocije pa je dobro umiriti. Šest zadev je, ki jih Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu ureja. Ena se nanaša na poklicne gasilce, pet zadev pa se nanaša na prostovoljne gasilce. Želim povedati predvsem nekaj stvari o prostovoljnem gasilstvu, pri čemer ocenjujem, da je vseh šest zadev, ki jih predlagatelj predlaga, pomembnih in potrebnih. Kaj je torej tisto osnovno poslanstvo, ki ga opravljajo prostovoljna gasilska društva? To je predvsem zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog javne gasilske službe. In v tem okviru sta ključnega pomena dva temeljna smotra. Prvi temeljni smoter je organiziranost gasilskih enot, ki mora biti zasnovana tako, da omogoča njihovo stalno operativno pripravljenost. Drugi temeljni smoter pa je usposabljanje gasilskega kadra, ki je prioritetna in predvsem stalna naloga. Glavni cilj vseh vrst usposabljanj je zagotovitev ustreznega strokovnega znanja gasilcev in operativno-vodstvenega kadra za izvajanje nalog, predvsem ob pomoči ob različnih vrstah požarov, ob vremenskih ujmah in ob prometnih nesrečah. Gasilska organizacija slovenska temelji na prostovoljnem članstvu. Prostovoljstvo nadgrajujejo z visoko ravnjo pripadnosti svojemu društvu, s predanostjo gasilskemu delu in s sprejemanjem odgovornosti ob izvajanju različnih vrst intervencij. V dveh podžupanskih mandatih v Občini Šentjur sem imel priložnost gasilstvo, prostovoljno gasilstvo, spoznati tudi od znotraj. In ni mi neznano, kako izgleda, kot denimo petinosemdeset operativnih gasilcev v enem dnevu, v štirinajstih urah odstrani nekaj sto dreves iz občinskih cest. Vem pa tudi, da je gasilcem iz izkušenj poznano, da nobenega napredka ni mogoče doseči zlahka. Glede pomembnih vprašanj so marsikdaj postavljeni pred trde resnice in težke izbire. Nemalokrat se zdi, da je njihovo stanje nevzdržno. Toda, gospe in gospodje, stanja spreminjamo ljudje s svojo voljo, svojo sposobnostjo in s svojo vztrajnostjo. Vztrajnost je namreč odlika tistih ljudi, ki vedo, kaj hočejo. In samo tisti, ki je vztrajen, lahko računa, da bo dosegel kakršenkoli uspeh. Zato mislim, da je pri razpravi o današnjem Zakonu o dopolnitvah Zakona o gasilstvu predvsem treba upoštevati vztrajnost. Spoštovani gospod predlagatelj, jaz bom takšen zakon, kot je zasnovan, podprl. Res je, da je vlada izrazila precej negativno mnenje o celi zadevi in ga utemeljila na eni besedi, katere imam jaz sam vrh glave in je ne nameravam več veliko poslušati, zato ker je najbolj zlorabljena beseda zadnjih treh mesecev v tem državnem zboru, to je beseda sistemskost. Čisto vse stvari v tej državi ni družbene sfere, trenutno vsaj tako kaže, ki bi je ne bilo potrebno sistemsko urediti. Drugače povedano, vse, kar se je pred nastopom te vlade dogajalo, je bilo nesistemsko in neurejeno. Res je, da sem koalicijski poslanec, vendar takšno stališče, nekoliko mesijansko stališče, stališče popravljalca človeške rase je, vsaj zgodovinsko dokazano, vedno propadlo. In jaz se s takim stališčem ne strinjam in se tudi ne morem z njim identificirati. Imam pa, spoštovani gospod predlagatelj, tudi predlog za predlagatelja. Izhajam is tega, kar se je v državnem zboru dogajalo štirinajstega decembra letos, ko smo sprejemali tudi Zakon o dopolnitvah Gradbenega zakona. Tam smo razpravljali o dveh temeljnih predpostavkah, o uporabi zdrave pameti in o potrebi po debirokratizaciji slovenske zakonodaje. Predlog ste vložili poslanci in poslanke Slovenske demokratske stranke. Jaz sem glasoval za vaš predlog, zato ker sem ocenil, da je vaša argumentacija v redu. Tisto, kar me pa je nekoliko presenetilo, pa je bil izid glasovanja, ko sem ugotovil, da od petindvajsetih poslancev in poslank Slovenske demokratske stranke je bilo prisotnih na glasovanju samo petnajst. deset od petindvajsetih, dve petini, štirideset odstotkov cele poslanske skupine ni prišlo glasovat za lasten zakon. Jaz sem to podprl. In vam povem, ko sem pogledal rezultate glasovanja in izpis prisotnosti posameznih poslank in poslancev, sem se počutil rahlo trapasto. Zato vas prosim, spoštovani gospod predlagatelj, zagotovite, da boste sami sposobni zagotoviti dovolj glasov v lasti poslanski skupini, da bo ta predlog zakona, kot ste ga predlagali, imel vsaj minimalne možnosti, da bo danes izglasovan. Za konec, gospe in gospodje, govorim precej o prostovoljnem gasilstvu. Prostovoljno gasilstvo v Sloveniji ima tudi svoj etični kodeks. In ta etični kodeks je zgoščen tudi v bistvu poklicne etike slovenskega oziroma v bistvu etike slovenskega prostovoljnega gasilstva, ki pravi takole: "Enakopravno sodelovati, graditi in ustvarjati. Ne škoditi drugim." In vse opravljati kulturno z znanjem in s spoštovanjem. Res je, da gre za gasilski kodeks. Ampak razmislimo, morda bi ga veljalo vsaj nekaterih njegovih delih kdaj pa kdaj uporabljati ali pa upoštevati tudi pri nas v državnem zboru. Hvala lepa.